Strategische Partnerschaft muss Interessenausgleich in Kernfragen bedeuten, hinsichtlich der Lebensverhältnisse der Menschen, chancengleicher Wirtschaftsbeziehungen und zu lösender gemeinsamer Herausforderungen.

Strategisch bedeutet aber auch, Konkretes zu erreichen, politische Entscheidungsprozesse transparent für alle zu machen einschließlich der Aufklärung der Vorgänge um die Wahlen.

Nicht nachvollziehbar aber ist, warum gemeinsame Sicherheit nicht gemeinsam aufgebaut wird.

Der nächste Gipfel muss sie aufgreifen. Er muss verbindlich verabreden, die Gelder für steigende Rüstung besser in die konkreten Ausgestaltungsprozesse der Modernisierungspartnerschaft zu stecken.

Prosperierende Volkswirtschaften und gerechte Gesellschaften werden letztlich auch das Festhalten an den Verhaltensweisen der Arroganz der Macht obsolet machen. Denn solche Gesellschaften brauchen die Kompetenz und das Engagement aller Bürger.